Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovana, cenjena varuhinja, kolegice in kolegi. Zdaj, seveda je poročilo pripravljeno dobro, lahko rečemo tudi odlično. Vendar pa bi si jaz osebno že od prejšnjega mandata, že v prejšnjem mandatu sem podobno izrekla, želela, da bi bilo to bistveno tanjše. Pa ne zato, da bi s tem izkazalo, da varuhinja ni ukrepala ali pa ni delovala, ampak zato, ker bi se s tem izkazalo, da napredujemo kot družba in da napredujemo tudi kot posamezniki. Vendar temu ni tako, že kolegica Eva Irgl je uvodoma povedala, da nekatere zadeve trajajo že leta in leta. In jaz se včasih resno sprašujem, kako je spoštovana varuhinja vsa ta leta delovala, kajti prenašati to, da si včasih brezzobi tiger, in se soočati s težkimi situacijami, ki so v državi, ki vladajo med državljani, pa v bistvu ne moreš narediti koraka naprej. Verjetno je to delo ne samo odgovorno, ampak včasih tudi zelo mučno, in včasih se človeku zdi, da dela v prazno. Vendar ni tako, spoštovana varuhinja, tudi če ste se kdaj tako počutili, ni tako. Sicer je danes tukaj paleta državnih sekretarjev. Morda bi morala biti paleta tistih, ki so to funkcijo opravljali v prejšnjem mandatu, ampak ker govorimo o reciklirani vladi in tistih, ki so bili prej na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve iz vrst SD-ja, danes sedijo nekje drugje in upam, da to tudi poslušajo. Zakaj? Zato ker zame je v tem poročilu najbolj sporno naslednje: ogromno sistemskih problemov, veliko zadev temelji na sistemskih problemov, in drugo, na neodzivnost organov, tudi ministrstev. In to ne samo do posameznikov, ki se obrnejo na posamezno ministrstvo, ampak varuhinja zapisuje, da tudi do tega instituta, se pravi, instituta varuha. Ni bilo velikokrat odgovorov ali pa posluha za dogovore. To je jasno tudi napisano v določenih primerih. Zame je nesprejemljivo, da varuhinja ugotavlja, da se posamezne zadeve začnejo reševati ali pa premikati takrat, ko pridejo v medije. Čeprav je tako sama in čeprav so tudi posamezniki prej na ustrezne naslove reagirali, pa se v bistvu stvari niso premaknile. Tako da jaz upam, spoštovani kolegi iz vlade, da danes niste tukaj samo zato, ker morate sedeti pa ker je vljudno pa ker se dobro vidi, ker je v naši prisotnosti tudi varuhinja, ampak da bomo naslednjič, ko bomo obravnavali to poročilo, na vaših področjih videli tega bistveno manj. Šla bom po posameznih področjih, ne bom posegala vse, ker je to nemogoče, pa ne nazadnje tudi bilo za to pristojno telo, ki je zadevo obravnavalo, pa vendar. Poglejte, začne se že na začetku. Kršitev volilne pravice, spoštovani. Dej, varuhinja ugotavlja, da imamo sistemsko nepravilnost že leta, kjer posamezniki, ki pač v desetih dneh, tako kot določa zakon, ne morejo javiti, da je prišlo do spremembe njihovega bivanja, bodisi v bolnišnici bodisi grejo v kakšen zavod, kakorkoli že, ne morejo voliti. In kakšen je odgovor vlade? V naslednji spremembi vlade, mislim, v naslednji spremembi zakona, bomo poskušali to urediti. Ne, bomo uredili. Bomo poskušali urediti. Se pravi, pristajamo na to, da se državljankam in državljanom krši aktivna volilna pravica. Zdaj, tukaj se vse začne. Kajti ljudje niti ne morajo izreči svoj da ali ne nekomu, za katerega smatrajo, da bi zastopal njihove interese. Zdaj, varuhinja tukaj sicer obravnava samo tako imenovane posameznike, ki v teh desetih dneh, ko pač je možnost, da se izrečeš, da bi glasoval na drug način, naj povem, da tukaj noter sodijo tudi slovenski vojaki. Jaz sem že ničkolikokrat opozarjala, da pošiljamo slovenske vojake na mednarodno misijo, ne, delajo v dobro države, pa ne morejo voliti. Skupine ljudi ne morejo voliti, ampak so poslane na mednarodne misije s strani države. In te kršitve se znova in znova pojavljajo in nič se ne spremeni. Zdaj bo se vedno nekdo rekel, saj to gre za manjše skupine - niti ena kršitev volilne pravice v tej državi ne bi smela biti in je nedopustna! Niti ena! Ne na račun sistemskega urejanja oziroma neurejanja. Ampak to se pri nas dogaja, zato ker verjetno nekomu niti ni v interesu, da te skupine prihajajo na volišča. Grem naprej. Varuhinja ugotavlja kar na velikih področjih, da se različne pobude s problemi v bistvu, če gledamo procentualno in posamezno, povečujejo. Redkokje vidimo, da se stvari zmanjšujejo, predvsem gre za več primerov. Danes je bilo že govora o področju dela, družine in socialne zadeve. E, to je bilo kar leta v nekako primatu Socialnih demokratov. Danes sem tudi iz njihovih vrst slišala, kako je to velik problem. Dobro jutro! Ne. Kaj ste pa počeli? In bom konkretna. To je eno najbolj občutljivih ministrstev za državljanke in državljane. To seveda ne leti na to trenutno sestavo, ker pač se še ni mogla odzivati, ampak bolj za nazaj. Eno najbolj občutljivih in tukaj bi moralo biti, kar se tiče informacij, kar se tiče odgovorov državljani, kar se da senzibilni, občutljivi in ne nazadnje tudi hitri, ti ljudje rabijo hitre informacije, hitro pomoč. Kaj se dogaja? Varuhinja ugotavlja, da se štiri leta neki državljanki ni odgovorilo. Varuhinja ugotavlja, da se telefonski pogovori niti ne evidentirajo in se potem ne ve, ali je posameznik sploh urgiral ali ni urgiral. Glejte, čiste take osnovne zadeve v naši državi niso urejene. Zdaj, bilo je kar nekaj rečenega glede nezaposlenih, glede socialno socialne podpore, če ji lahko tako rečem, glede nizkih plač, jaz se bom pa ustavila pri invalidskih upokojitvah, spoštovani. V državi imamo ogromno invalidskih upokojitev. Ti ljudje so načeloma zgubljali zdravje na delovnih mestih, največkrat gre za okvare, ki so posledica opravljanja dela. Mi imamo tu povsem neurejen sistem. Name se obračajo ljudje, ki imajo invalidske pokojnino dvesto štirideset evrov. dvesto štirideset evrov! Se pravi, manj kot tisti, ki je na zavodu, brezposeln in morda nima opravljene niti ure dela. Na drugi strani imamo ljudi, ki so delali, so prispevali tudi v blagajno takrat, ko so delali, pa dobijo dvesto štirideset evrov. In kaj mi pišejo, da povem naprej. Ne govorijo o tem samo, kako težko je preživeti z dvesto štirideset evri, mislim, da bi bilo to neokusno, da začnem s takšno razpravo in da govorimo o tem, kako težko, kako nas boli, ker so to samo besede za neki priročnik, ki se dobro sliši. Ampak ti ljudje se danes ukvarjajo s tem, da imajo potrebo po zdravljenju, kajti so invalidsko upokojeni zaradi zdravstvenih težav, in ker morajo iti na drug določen kraj, ker tega nimajo v svoji občini oziroma so tam pač pričeli tudi zdravljenje, jim danes po novem zato več ne bo vračal niti potnih stroškov. In me sprašujejo, kako naj nadaljujejo zdravljenje, kajti oni si tega ne morejo privoščiti. Za njih je potni strošek ob takšni pokojnini previsok. A je kdo tukaj noter, ki tega ne razume? Jaz mislim, da ne. In take stvari bi se morale takoj, urgentno začeti reševati. Kot drugo - kar je zelo zanimivo in morda upam, da so si tudi s strani nasprotnega pola dobro ogledali poročilo, ko varuhinja govori o Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Ne. Tukaj je prišlo do nekih sprememb, vendar tudi varuhinja ugotavlja, da še vedno ni pravičnega dostopa do pacientov do zdravstvenih storitev. To imate lepo napisano tudi na strani tristo triinpetdeset in dovolite, da skrajšam, kar je zapisano. Zakaj se naš zdravstveni sistem ne odpre? Zakaj ne omogočimo konkurenco, pregledamo storitve, posamezne cene in omogočimo, da na trgu pride več ljudi s storitvami in s tem omogočimo tudi skrajšanje čakalnih vrst? Zakaj se dogaja, da nekdo, ki gre po zdravstveno storitev v sosednjo državo - se to plača stoodstotno in se povrne denar? Če pa greš nekomu v Slovenijo in ta nima koncesije, pa to ni plačano. Ste, kaj bodo začeli ljudje delati? Hoditi bojo v sosednjo državo in bojo rekli: "Tole se mi je tam zgodilo." Dobili bojo storitev in seveda bo ta plačana. Brez čakalne vrste. Glejte, tak sistem imamo mi. In če ne verjamete velikokrat nam, ko o tem govorimo, verjemite varuhinji. Je bilo že danes povedano, da to ne gre za politično osebnost, ampak gre za nekoga, ki deluje, bom rekla, nad nami. Naprej. Povedano je bilo nekaj o romski problematiki. V stališčih Levice, če sem prav poslušala. Spoštovani kolegi, jaz vas vabim tudi, da se enkrat pa udeležite pa greste z mano tudi na področje - tam ali pa področje, kjer je okoli ljudi romsko naselje, pa obiščemo skupaj neromsko prebivalstvo. Pa boste videli, s kakšnimi težavami se tudi tudi srečujejo. In ukvarjajo dnevno. Ne morejo v službe zjutraj, ker so cele noči ropoti, težave, streljanja, glasba. Otroci zjutraj ne hodijo v šolo. Ampak veste, kje je problem? Problem je v tem, da naša država nima niti osnovne statistike. Mi bi zakonsko reševali ta problem, nimamo pa osnovne statistike. Prejšnjem mandatu sem to opozarjala, prosila za podatke, pa jih nimamo! Nimamo niti podatkov, koliko romskih otrok obiskuje osnovne šole. Koliko jih osnovno šolo konča. Kot osemletko, ne da hodi osem let v šolo - oziroma devet let. Nimamo teh podatkov. Mi imamo ogromno nekih projektov, ampak kakšna je evalvacija, če nimamo osnovnih podatkov. To je samo zato, ker govorimo o tem, da nekaj dajemo, da dajemo ogromno sredstev za reševanje romske problematike, nihče pa tega zares ne želi rešiti. Kajti če bomo želeli to res rešiti v tej državi, moramo začeti pri osnovah. Podatki, koliko Romov je v Sloveniji, koliko ilegalnih naselij je v Sloveniji, koliko otrok romskih obiskuje osnovno šolo, koliko jih konča, koliko jih je na trgu dela, koliko obdrži delo in tako naprej. Pa ne bom zdaj nadaljevala. Ko bomo to imeli, se bomo lahko pogovarjali o ukrepih in tudi programih in takrat tudi ocenjevali posamezne programe, ki so danes težki tudi milijon evrov. Po milijon evrov dajemo za posamezne programe za zaposlovanja, nihče pa ne zna odgovoriti, kakšen je bil učinek. In jaz spoštujem varuhinjo, ker se je tukaj pri teh problemih ukvarjala z obema stranema. Kajti samo tako bomo prišli tudi do ključnih rešitev. Tako da, spoštovani, z veseljem gremo kdaj tudi skupaj in boste videli - na to temo sem tudi organizirala javno tribuno v upanju, da bomo naredili korak naprej, pa ga nismo. Pač, razočarana tako kot mnogi v državi, ampak upam in iskreno upam, da bomo enkrat tudi tukaj prišli korak naprej. Skratka, jaz bi tukaj zaključila. Še enkrat, spoštovani kolegi iz vlade, saj ne gre za to, da mi ponavljamo to, kar je zapisano v poročilu. Praktično vsi predvsem črpamo ven iz poročil pa tega, kar nam državljani in državljanke povejo na terenu, ampak res upam in si želim, da nekoč, ko bom obiskovala ponovno volivke in volivce na terenu na njihovih domovih, ne bom srečevala objokane ljudi, ki kažejo izpiske, koliko dobijo na mesec, ki kažejo, kaj so delali v svojem življenju, in ki me sprašujejo, na kakšen način ne preživijo. Poskrbimo najprej za lastne državljane. Poskrbimo za to, da se ne bojo kršile človekove pravice v naši državi našimi državljani in državljankami. Najprej poskrbimo za lastne državljane. Jaz upam, da bo to izhodišče te koalicije tudi v prihodnje, kajti včasih imam občutek, da je vredno vse prej kaj drugega kot to, kako živijo naši ljudje, naši davkoplačevalci in naši otroci. Kajti, danes se nam dogaja tudi dvoje. Na eni ostrani odhajajo mladi v tujino po delo za boljše življenje, na drugi strani izgubljamo oziroma nas zapuščajo tudi upokojenci. Pa ne zato, ker si želijo stran iz te lepe dežele, ampak ker v Sloveniji ne morejo plačevati doma za upokojence in morajo iti v sosednje države. To je Slovenija. Hvala lepa.